gott kvöld góðir áhorfendur gott kvöld ágætu þingmenn það er ánægjulegt að vera komin hér aftur til þings eftir nokkuð langt hlé sem átti sér líka heldur brattan aðdraganda í vor þegar ríkisstjórnin gat ekki lengur af sér borið hér í þinginu sendi þingið heim svo hún gæti sjálf farið að lina sínar þjáningar og vanlíðan ýmissa ráðherra í ríkisstjórninni það er ánægjulegt að vera komin hingað aftur og takast á við þau verkefni sem bíða okkar í vetur það er líka ánægjulegt að stjórnarandstaðan mætir nú til þings samstillt og kröftug og stjórnarandstaðan er einhuga í því að takast á við þjáningar ríkisstjórnarinnar veita henni líkn frá þraut og skipta um ríkisstjórn eftir kosningar í vor það er líka ánægjulegt að koma hér til þings núna í haust þegar gamlir draugar eru ekki lengur á sviðinu hafa verið kveðnir niður eftir að hafa tekið allt of mikið rými í íslenskri þjóðmálaumræðu á undanförnum árum og áratugum þarna er ég að sjálfsögðu að vísa til hermálsins ég er að vísa til þess deilumáls sem hefur sett svip sinn á þjóðlífið núna í fimmtíu og fimm ár og vonandi berum við gæfu til þess að takast á við þetta mál núna með nýjum hætti grafa stríðsöxina sem hefur verið allt of áberandi í umræðunni á undanförnum fimmtíu og fimm árum þetta hefur verða sársaukafullt deilumál og það hafa verið svikabrigsl höfð uppi í áratugi vegna málsins forseti okkar nefndi það í þinginu í gær að það væri víst hætta á því að nýtt mál yrði deilumál sem mundi skipta þjóðinni í andstæðar fylkingar á komandi árum umhverfismálin og náttúruverndarmálin og í því máli er viss hætta á því að uppi verði svipuð svikabrigsl svipaðar deilur og hafa verið um hermálið það má ekki verða sá sem tapar í því ef það gerist er náttúran og það er íslenskt samfélag í því eru engir sigurvegarar það eru bara taparar samfylkingin hefur fyrir sitt leyti tekist á við þetta mál í sumar og hún mætti til leiks í haust með stefnu sem hún kynnti undir yfirskriftinni fagra ísland vissulega stórt nafn en málið er líka mikils um vert

að sú stóriðjustefna sem ríkisstjórnin hefur fylgt hér á umliðnum árum og boðar á komandi kjörtímabili eigi ekkert erindi við framtíðina hún á ekkert erindi við framtíðina nú er tímabært að stokka upp spilin gefa upp á nýtt og gefa náttúrunni betri spil á hendi en hún hefur haft hingað til samfylkingin mun fylgja þessu máli fast eftir þetta verður veganesti hennar inn í nýja ríkisstjórn en hvernig mætti ríkisstjórnin til leiks ríkisstjórnin mætir tómhent hún mætir tómhent hún kemur að vísu með óleyst verkefni frá því í vor gamla kunningja sem við ætlum að fara að takast á við hér nú í upphafi þingsins

og önnur slík mál hún hefur að vísu leyst eitt verkefni í sumar það voru stólaskiptin það var verkefni sem ríkisstjórnin leysti í sumar en að öðru leyti kemur hún eins og hún var í vor þrotin að kröftum það er auðvitað ekkert sérkennilegt þessi ríkisstjórn hefur setið í tólf

auðvitað ekki alslæm og hún hefur ýmislegt gert sem hefur fært hluti til betri vegar eðlilega engum er alls varnað en hún hefur ekki staðið vörð um gildin í íslensku samfélagi hún hefur gefið markaðslögmálunum lausan tauminn en hún hefur ekki staðið vörð um gildin í íslensku samfélagi þegar við förum á erlendan vettvang þá svörum við þeirri spurningu oft hvað er það að vera íslendingur hvernig er sjálfsmynd íslendinga í hverju felst hún hún felst í því að vera hluti af litlu samfélagi þar sem fólk deilir kjörum hvert með öðru örlögum og kjörum og er jafnvel talað um íslenskt samfélag sem stéttlaust samfélag við getum ekki talað þannig lengur við höfum líka talað um það að við lifum í samfélagi þar sem hreinleikinn samfélagi þar sem ekki er mengun samfélagi hreinleika samfélagi náttúruverðmæta samfélagi þar sem við stöndum vörð um víðernin við getum ekki talað þannig heldur lengur við höfum líka talað um það á alþjóðavettvangi að við búum í samfélagi þar sem þjóð hefur aldrei farið með vopn eða ófrið á hendur annarri þjóð við getum ekki heldur talað þannig lengur vegna þess að við berum siðferðilega ábyrgð á þeim hernaði sem núna stendur yfir í írak þjóðarinnar og sjálfsmynd hefur beðið hnekki vegna aðgerðar þessarar ríkisstjórnar það er sama hvort litið er til hugmynda okkar um jöfnuð sem ekki eru við lýði lengur hugmynda okkar um hina herlausu þjóð hina vopnlausu þjóð sem ekki fer með ófriði sem ekki stenst lengur eða hugmynda okkar um mikilvægi íslenskrar náttúru sem hefur beðið mikinn hnekki á alþjóðavettvangi líka galdurinn á bak við íslenskt samfélag er þessi hugmynd okkar um að við skiptum öll máli það er galdurinn að við höfum öll verk að vinna þar sem við höfum lært í túninu heima að okkur standi allar dyr opnar að við eigum öll erindi hvert með sínum hætti þetta er galdurinn á bak við hina íslensku athafnamenn þeir hafa lært þetta í túninu heima rétt eins og við hin

að þeim standi allar dyr opnar þeir eru fóstraðir í samfélagi sem byggir á jöfnuði sem byggir á því að allir skipti máli en við getum ekki lengur talað um samfélag jöfnuðar á íslandi það hafa komið fram óyggjandi staðreyndir um það að ójöfnuður hafi farið vaxandi á ísland þetta eru ekki bara tölur á blaði á bak við þessar tölur standa einstaklingar og stendur samfélag vegna vaxandi ójöfnuðar í íslensku samfélagi fá börn ekki þau tækifæri sem þeim ber vegna vaxandi ójafnaðar í íslensku samfélagi hafa afbrot farið vaxandi ójöfnuður hefur líka áhrif á heilsufar ójöfnuður hefur áhrif á félagslega hegðun ójöfnuður hefur áhrif á vímuefnanotkun þannig að þetta skiptir okkur öll máli en ríkisstjórnin hefur engin áform um það að takast á við ríkisstjórnin hefur nefnilega lokið verkefni sínu og forsætisráðherra sem talar ekkert um það sem betur má fara forsætisráðherra sem talar ekkert um framtíðina sá forsætisráðherra það brennur ekki á honum að vinna til bóta verk fyrir íslenskt samfélag hann hungrar ekki eftir breytingunum hann er saddur hann er fullmettur fyrir minn smekk ríkisstjórnin hefur lokið verkefni sínu ríkisstjórnin á ekki framtíðina fyrir sér hér þarf að koma ný ríkisstjórn eftir næstu kosningar sú ríkisstjórn verður að takast á við ójöfnuðinn í íslensku samfélagi og við höfum bent á það í stjórnarandstöðunni hvernig takast þarf á við lífeyrismálin við þurfum líka að skoða vaxtabæturnar sem leggjast þungt á barnafjölskyldur og fjölskyldur sem eru að koma þaki yfir höfuðið við þurfum líka að takast á um barnabæturnar vegna þess að framfærslubyrði barnafólks meðal annars vegna kostnaðar við skólahald er verulegt matarkostnaðurinn er líka mál sem við á þinginu þurfum að takast á við og samfylkingin hefur sett fram skýrar hugmyndir um það hvernig eigi að takast á við matarkostnað heimilanna tillögur samfylkingarinnar í matarmálum munu hugsanlega verða til þess að ríkisstjórnin tekur sig nú lokið á eftir ellefu ár í ríkisstjórn eftir þrjár skýrslur um matarkostnaðinn og sjálfsagt álíka margar nefndir og kemur nú fram með hugmyndir um það hvernig ná megi niður matvælakostnaði heimilanna matvælakostnaður heimilanna skiptir ekki bara hverja eina fjölskyldu máli heldur líka samkeppnishæfni íslensks samfélags í gær var haldinn fundur um samkeppnishæfnina og þar kemur fram að vöruverðið á íslandi dregur úr samkeppnishæfni íslensks samfélags og stefna íslands í landbúnaðarmálum hefur líka veruleg áhrif á samkeppnishæfni íslensks samfélags hvar stendur ísland í þeim samanburði þarna voru borin saman hundrað tuttugu og þrjú lönd og hvar var ísland í röðinni þegar kom að landbúnaðarstefnunni við vorum í nítugasta og níunda sæti vegna þeirrar stefnu sem hér hefur verið höfð upp í landbúnaðarmálum og hefur haft í för með sér verri kjör fyrir bændur hátt vöruverð fyrir neytendur og flutning úr sveitum landsins yfir í þéttbýlið bændur hafa verið í kæfandi faðmlagi sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks

sem tekst á við hagstjórnina

og treystir undirstöður íslensks atvinnulífs við þurfum ríkisstjórn sem fjárfestir í menntun og mannauð því það er fólkið sem skapar verðmætin en ekki stjórnmálamennirnir sem koma heim í héruð og reyna að skaffa fólki atvinnutækifæri sem það er fullfært um sjálft ef það nýtur menntunar og fær tækifæri til þess

í menntun sem lífsgæðum við þurfum að takast á við heilbrigðiskerfið sem þróast stjórnlaust núna í allar áttir og við þurfum að takast á við auðlindirnar og náttúruverndarmálin þar sem ríkir fullkomin óreiða við þurfum að nútímavæða stjórnarráðið og við þurfum að efla lýðræðið í íslensku samfélagi fólkið sem gekk með ómari niður laugaveginn var ekki bara að mótmæla því sem er að gerast fyrir austan það fólk var líka að mótmæla þeirri hentistefnu þeim skorti á lýðræði þeim skorti á gegnsæjum vinnubrögðum sem einkennir stjórnarstefnuna við þurfum nýja ríkisstjórn við þurfum ríkisstjórn frjálslyndis og jafnaðar við þurfum ríkisstjórn sem þorir að setja mál á dagskrá sem þorir að leggja við hlustir sem leggja áherslu á að rækta sérstöðu og styrk íslenskrar þjóðar í þannig ríkisstjórn viljum við samfylkingarmenn vera